Mehrfach haben Verfassungsgerichte von EU Mitgliedstaaten sowie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärt Erstens, die anlasslose Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundrechtswidrig. Zweitens, eine Praxis, die Personen und ihr Verhalten rastermäßig ins Blaue hinein mit Verdachtsprofilen abgleicht, verstößt gegen die Menschenrechte. Drittens, eine flächendeckende Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger ohne jedes Verdachtsmoment verstößt gegen die Unschuldsvermutung. Auf dem Tisch liegt ein Abkommen, das nicht nur die Massenüberwachung salonfähig macht, sondern grundlegende Prinzipien eines demokratischen Rechtsstaates verletzt. Als Europäisches Parlament haben wir die bestehenden PNR Fluggastdatenabkommen seit Jahren klar abgelehnt. Ich frage mich Was hat sich seitdem geändert?

An der Verdachtslosigkeit der Datenübermittlung auch nicht. Man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, was passiert, wenn dieses Abkommen abgelehnt wird. Wir als Grüne sind der Meinung Es gibt Grenzen, auch bei der Verhandlung von Abkommen mit anderen Drittstaaten, auch mit Partnern, und diese müssen eingehalten werden. Meines Erachtens sollte man nicht alles legitimieren, was an Vorschlägen kommt, sondern auch Prinzipien einfach einmal durchhalten.